Tous les partenaires de la Grèce doivent donc maintenant se réunir pour mettre fin à cette incertitude qui est dommageable et pour créer enfin un cycle durable de redressements vertueux. La Grèce le mérite. Ses autorités, son gouvernement et son parlement ont réalisé des progrès considérables depuis le lancement du programme actuel.

Nous restons convaincus qu'à la suite de réformes substantielles et de prochains efforts de mise en œuvre, l'économie grecque, qui est très souple, très créative et très réactive, est capable de tourner la page. Mais elle doit être aidée et ne doit pas être entravée davantage par l'incertitude.

D'abord parce que les objectifs budgétaires sont largement atteints. Je redis ici que l'objectif d'excédent primaire de 2016, qui était de 0,5 dans le cadre du programme, a été très largement dépassé.

Quel pays européen a connu un tel ajustement?

Je citerai quelques exemples qui ne reçoivent pas toujours l'attention qu'ils méritent la Grèce s'est dotée pour la première fois d'un filet national de sécurité sociale qui permettra de garantir un revenu de subsistance ou de base ainsi quede de renforcer l'éducation et la formation professionnelle en ces temps de chômage élevé. Une autorité indépendante pour les recettes publiques a enfin été créée. La Grèce en avait besoin avec, entre autres, pour objectif d'améliorer la perception des recettes.

Tous ces exemples ne représentent en fait qu'une petite partie des quelque 200 mesures qui ont été prises depuis le début du programme à l'été

Il est essentiel que le marché du travail grec tienne compte des difficultés sur le front de l'emploi, mais également des défis économiques actuels propres au pays pour que les réformes puissent soutenir la reprise ainsi que la création d'emplois.

Nous prenons en compte, à cet égard, les travaux du groupe d'experts indépendants chargé de formuler des recommandations à la lumière des meilleures pratiques européennes et internationales. Nous savons aussi qu'elles n'ont pas toutes eu un soutien unanime.

C'est une condition essentielle.

jours. Les discussions se poursuivent. Vous m'excuserez d'ailleurs de quitter cet hémicycle avant la fin de notre débat pour rejoindre Bruxelles, où des rencontres importantes avec les autorités grecques et les institutions européennes auront lieu

dépenses. La Commission et moi même, nous nous réjouissons des progrès réalisés jusqu'à présent, y compris dans les questions qui sont des préalables nécessaires pour la participation du FMI. Nous avons déjà parcouru un long chemin depuis le mandat confié à l'Eurogroupe de fin

Nous en sommes conscients.

la Grèce. La Commission va donc continuer à soutenir les discussions constructives entre tous les partenaires et à favoriser une conclusion rapide du

Nous signalons depuis un certain temps qu'un chemin d'excédents primaires plus réaliste est nécessaire après la fin du

européens. En fin de compte, je pense que c'est une question de partage des charges entre la Grèce et l'Eurogroupe.

aboutir. Je redis à quel point c'est pour nous, et pour moi personnellement, vraiment quelque chose qui est non seulement souhaitable mais possible et nécessaire pour notre union économique et monétaire, pour la zone euro, pour la Grèce et pour le peuple grec, qui a beaucoup souffert de la crise, qui doit voir la lumière au bout de ce